le Président, vous ne l'avez mentionné que très brièvement, presque en passant.

pourtant, ce faisant, le Conseil européen n'a pas cédé à un soi disant putsch du Parlement, évoqué par certains.

C'est la grande innovation du traité de Lisbonne le Conseil européen doit désormais prendre acte du vote des citoyens. Il ne s'agit pas d'une bataille entre les institutions le Parlement, en l'espèce, n'est que le reflet du vote des citoyens. Les cinq grandes familles politiques européennes, de droite, du centre et de la gauche, l'ont bien compris chacune a désigné son candidat et la campagne s'est organisée partout, dans la plus parfaite clarté, derrière eux.

Certains collègues ont critiqué le fait que Jean Claude Juncker ne soit pas membre de ce Parlement, mais chacun de nos pays a des traditions parlementaires différentes le Premier ministre français n'est pas systématiquement un parlementaire.